Das ist erfreulich, und ich unterstütze völlig, was Sie hier gesagt haben. Der Hintergrund, worum es jetzt gehen muss, ist doch, diese Steuer so allgemein und so breit wie möglich auf einer breiten Bemessungsgrundlage so gleichmäßig wie möglich durchzusetzen. Genau das ist jetzt die Frage, um die gerungen wird. Das heißt also, die Frage ist Gelingt es uns, auf der Basis des vorgeschlagenen Ansässigkeitsprinzips so viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wie möglich einzubeziehen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden? Das Parlament schlägt deshalb vor, das Emissions und Eigentumsprinzip ergänzend zum Vorschlag der Kommission aufzunehmen. Ich wäre froh, wenn Sie das genauestens prüfen würden. Meiner Meinung nach und nach Auffassung vieler Experten macht das die Steuer stärker, sorgt dies dafür, dass sie gleichmäßiger erhoben werden kann.

Die rechtlichen Bedenken, die dort geltend gemacht wurden, finden wir genauso wie diverse Experten nicht überzeugend. Wir finden es richtig, diese Devisentransaktionen einzubeziehen. Der zweite Punkt betrifft die Frage des Hochfrequenzhandels. Hier schlagen wir vor, dass auch nicht ausgeführte Transaktionen in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden, wenn praktisch die Zahl der nicht umgesetzten, nicht ausgeführten Aufträge fünfzehnfach die ausgeführten übersteigt. Damit hätte die Steuer auch eine bremsende Wirkung auf den Hochfrequenzhandel.

Den großen Markt der Investmentfonds auszunehmen, wäre ein schwerer Fehler. Das würde bedeuten, dass Banken einfach einen OGAW gründen und über diesen Weg ihre dann nicht mehr steuerpflichtigen Geschäfte durchführen könnten. Das wäre ein richtiger Bärendienst. Zur Frage der Pensionsfonds Leider schlägt jetzt auch der Wirtschaftsausschuss vor, die Pensionsfonds auszunehmen.

Ich möchte mich zuletzt noch an den Rat wenden Gerade die dänische Ratspräsidentschaft ein Land mit einer hohen Steuerlast, auch auf dem Faktor Arbeit sollte großes Interesse daran haben, im Bereich der Besteuerung von Kapitalerträgen voranzukommen. Bisher haben Sie hier wenig ereicht. Bitte drücken Sie auf die Tube, statt hier Alternativen zu prüfen, und folgen Sie den Vorschlägen des Parlaments!